Europejski filar praw socjalnych jest działaniem wzmacniającym społeczny wymiar Unii Europejskiej. To dobry kierunek, bo Europę stanowią jej obywatele, bo Europa to ludzie. Pragnę jednak podkreślić, że filar społeczny powinien być traktowany jak mapa drogowa.

Powinien on wspierać funkcjonowanie rynków pracy i systemów ochrony socjalnej, jednocześnie uwzględniając kompetencje krajowe i zasadę pomocniczości, bo to państwa członkowskie są odpowiedzialne za budowanie zasad i praw społecznych, a Unia Europejska może w tej materii służyć pomocą. Chciałabym w tym miejscu zwrócić państwa uwagę na bardzo skuteczny program społeczny realizowany przez polski rząd.